ég vil þakka þessar ágætu umræður sem hér hafa staðið í rúmlega tvo og hálfan tíma hér hefur margt borið á góma að sjálfsögðu og margt athyglisvert verið sagt ég vil til dæmis þakka háttvirtum þingmanni guðjóni arnari kristjánssyni fyrir hans ágætu ræðu hér og sömuleiðis þeim síðustu ræðumönnum sem hérna töluðu háttvirtur þingmaður magnúsi stefánssyni og jóni magnússyni því miður gat ég ekki hlustað á alla umræðuna það er auðvitað hárrétt sem fram kom í máli síðasta ræðumanns að það má ekki hlífa neinum eða nokkru í þeirri rannsókn hugsanlegra afbrota sem kunna að koma upp úr kafinu þegar þau mál verða krufin

verði rannsakað til hlítar og þá bera menn þá ábyrgð sem lög kveða á um það er líka rétt hjá háttvirtum þingmanni að það er ruglingslegt ástand í heiminum það er ekki eins og allir geri sér almennilega grein fyrir því royal bank of scotland þessi stóri banki í bretlandi tapaði fimm þúsund fimm hundruð milljörðum íslenskum krónum á einum ársfjórðungi að því er fram kom í hans uppgjöri núna fyrir örfáum dögum síðan það eru því ótrúlegir hlutir að gerast víða um heim og öll höfum við fylgst með því hvernig hinn nýi bandaríkjaforseti hyggst reyna að blása lífi í bandarískt efnahagslíf með miklum örvunaraðgerðum sem kosta ríkissjóð þar í landi stórkostlega fjármuni en það er talið réttlætanlegt vegna þess að tjónið verði ella mun meira vandinn hér á landi er vissulega mikill en hann er mikill hjá mörgum fleirum ég vil svara hér ákveðinni spurningu sem háttvirtur þingmaður magnús stefánsson beindi til mín því að hún skiptir miklu áli hann spurði að því eru innstæðurnar í nýju ríkisbönkunum tryggðar svarið við því er afdráttarlaust já það hefur ekkert breyst í þeim efnum frá því að við lýstum því yfir í haust það er mjög mikilvægt að það sé ekki neinn vafi í því efni og allar sögusagnir um að eitthvað óeðlilegt sé að gerast varðandi

og það er enginn af þeim bönkum að falla eða neitt slíkt háttvirtur þingmaður nefndi einnig upplýsingamiðlun til almennings ég geri ráð fyrir því að það megi gagnrýna ríkisstjórnina fyrir að hafa ekki staðið nægilega vel að þeim málum allt það sem ég fór með hér í minni ræðu þessi fjörutíu atriði eða svo

þetta er allt samandregið á vefsíðu sem heitir island punktur is en samt sem áður er ljóst að ýmsir hafa ekki gert sér grein fyrir því að þetta eru mjög aðgengilegar upplýsingar en það þarf að gera betur í þessum efnum hér hefur borið talað mikið um skuldir ríkissjóðs í kjölfar bankahrunsins þær verða vissulega miklar þær eru misjafnlega alvarlegar fjármunirnir sem við leggjum inn í seðlabankanna eða notum til að endurfjármagna bankana eru minna vandamál en þær erlendu skuldir sem við þurfum að taka á okkur minnsta vandamálið er þar en meira vandamál er að sjálfsögðu erlendu skuldirnar og þess vegna verðum við að gera allt sem hægt er til að lágmarka þær og til að koma hlutum þannig fyrir að við þurfum ekki að nota þau lán sem við erum að fá frá nágrannaþjóðum og frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum nema þá

taka á okkur meiri skuldir hér en við munum fá undir risið en eigi að síður verður að gera allt sem hægt er til þess að lágmarka þennan reikning það er hins vegar þannig og það hefur komið fram hjá mörgum ræðumönnum hér að þrátt fyrir að næstu ár verði okkur íslendingum erfið efnahagslega eru framtíðarhorfurnar mjög bjartar það hafa margir vikið að því til dæmis hæstvirtur iðnaðarráðherra

upphafsræðu miðar að því að endurreisa efnahagslífið og það mun takast ég er ekki í nokkrum einasta vafa um það við munum íslendingar sýna af okkur þá þrautseigju og þann dug semþarf til þess að koma málum í heila höfn þó að það muni taka einhvern tíma og verða erfitt meðan á því stendur